A kezdeményezés nyilvántartásba vételének egyik feltétele az volt, hogy annak tárgya ne essen a Bizottság jogszabály kezdeményezési hatáskörén kívül. Így a Bizottságnak a szükséges konzultációkat és vizsgálatokat követően be kell nyújtania majd azokat a javaslatokat, amelyek a megjelölt területen uniós szintű jogszabály elfogadását célozzák.